Solo destacar una pequeña mención este informe tiene como objetivo, claramente, llamar la atención sobre el hecho de que en la Unión Europea deben existir y se deben exigir las mismas normas para todos los productos comercializados en su territorio. Esto parece una obviedad, pero es un hecho que no se está produciendo. Se debe exigir a todos los productos pesqueros de la Unión Europea que cumplan el mismo nivel de exigencia en relación con las medidas de gestión y conservación, así como normas de higiene y condiciones laborales. Esto ayudará a crear un mercado más justo y aumentará las normas de explotación de los recursos marinos en países terceros.

Me hubiera gustado que hubiera dicho que vamos a tener esos 260 millones de euros que en la propuesta de marco financiero nos han restado para el sector, porque yo creo que, con un Fondo tan pequeño, no se debe hacer ningún recorte.

Yo mencionaba las zonas FAO están hechas para otra cosa, no para dar claridad a los consumidores

Por lo tanto, habrá que trabajarlo en el futuro, pero también en el etiquetado de los productos transformados de la pesca hay que hacer algunas modificaciones. Y decir, finalmente, que lamento la noticia que usted nos ha dado hoy, aquí, sobre la necesaria ratificación de los convenios internacionales sobre seguridad y normas laborales. Es muy lamentable que la Comisión se haya dirigido a todos los Estados miembros y solo uno haya mostrado disponibilidad para contestar.